Comisia Europeană își aduce permanent sprijinul financiar în domeniul sănătății pentru numeroase țări în curs de dezvoltare, în cadrul proiectelor, programelor și ajutoarelor bugetare. Pentru respectarea priorităților naționale, Comisia va studia împreună cu partenerii săi modul prin care, prin aceste mijloace, se poate contribui la consolidarea modalităților de combatere a pandemiei. După cum am spus o implicit și o repet explicit, Comisia Europeană nu dispune de instrumentele tehnice și financiare pentru a cumpăra ea vaccinurile. Cu toate acestea, în strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și prin formarea de alianțe și acorduri cu diferite părți interesate, vom pregăti împreună răspunsurile la cererile în acest sens.